fondamentale de notre situation et je regrette que vous n'ayez pas eu la lucidité ou la véracité de la pointer du doigt.

Je crois que la plupart des gouvernements ne l'avaient pas lu et, une fois mis en place, ils ont découvert que le traité de Lisbonne était en fait un moyen, un instrument de communautarisation des politiques européennes.

de l'Europe communautaire? C'est exactement la situation de l'Union aujourd'hui. Et ce dont je rêve, c'est que la Commission le déclare publiquement. Il y a dans les institutions européennes, en ce moment, un combat politique, et ce combat politique porte sur l'interprétation du traité de Lisbonne et cela a des conséquences pour les politiques européennes.

Et là, Monsieur Barroso, vous n'avez rien dit. J'en arrive à ma deuxième constatation. Cette Commission, dans les déclarations générales, est championne d'Europe. Les plus belles déclarations. Mais quand il s'agit de pointer du doigt, de décrire une situation qui s'attaque à un État membre, de nommer quelqu'un par son nom, un gouvernement par son nom, vous êtes les champions des abonnés absents.

Et je peux vous donner des tas d'exemples.

Tout le monde sait, vous saviez depuis des années avant la crise, deux, trois ans il y avait des rapports que vous avez, qui sont dans vos tiroirs que la situation en Grèce était en train de vous échapper. Aucune déclaration officielle. Vous alliez à l'église, vous priiez et vous croyiez qu'en priant, ça allait se résoudre en Grèce. Ça ne s'est pas résolu. Et après, vous avez soutenu et nous avons en majorité soutenu une pression incroyable sur la Grèce, sur le peuple grec qui a fait des erreurs autant que les élites grecques. Mais en ce moment, Monsieur Barroso, où nous exerçons cette pression sur le peuple grec pour résoudre le problème, je ne vous ai pas entendu vous exprimer sur le fait qu'aujourd'hui, en août, il y a eu des négociations entre le gouvernement grec et les grandes entreprises d'armement françaises et allemandes pour continuer la vente d'armes d'entreprises européennes à la Grèce. On est complètement dingues, je l'ai dit trois fois, quatre fois, mais est ce qu'on va agir? Savez vous combien d'argent a dépensé la Grèce en armement ces dix dernières années? Quel est le chiffre? 50 milliards d'euros en dix ans!

Un des problèmes de ces pays, c'est justement cette structure qui est liée à un problème européen d'un nationalisme et du combat, du débat entre la Grèce et la Turquie.

C'est mon exemple, Monsieur Barroso, de la non intervention de votre Commission. Je peux vous donner un deuxième exemple.

Aujourd'hui, ce qui se passe avec les Roms, c'est en fait le test sur la crédibilité de la charte des droits fondamentaux, charte qui fait partie du traité de Lisbonne. Et, pour reprendre d'une manière morale et philosophique, je reprends ce que dit Albert Camus La démocratie, c'est la défense des minorités, non pas exécuter la volonté simplement des majorités.

Dites le publiquement, que ce que fait la France contredit les traités européens. C'est quand même simple de le dire et de l'exprimer. Je vous donne un autre exemple de ce que vous ne dites pas. Vous avez parlé de l'économie, du chômage, vous avez parlé de la croissance.

Vous n'avez pas dit que la catastrophe écologique, que la dégradation climatique nous obligeaient à réinterpréter notre notion de croissance. Rien là dessus. Vous n'avez pas parlé de Cancun.

Pas un mot sur le fait que si nous voulons être crédibles sur la dégradation climatique, nous devons reprendre les 30 de réduction de CO2, être à la pointe, justement, du débat contre la dégradation climatique. Là dessus, Monsieur le Président, vous êtes aux abonnés absents. C'est pour cela que je voudrais dire que vous êtes le président absent d'une Europe qui a besoin d'un président. Voilà notre problème et la situation de l'Union. Et je voudrais terminer en vous disant une chose. Par exemple, vous avez parlé de l'investissement européen vous pouvez regarder l'heure, j'en ai encore pour trois minutes, je sais que c'est embêtant, mais c'est la vie.

Créez avec vos bons européens un fonds énergétique européen, donnez aux villes européennes la possibilité de rénover le bâtiment dans toute l'Europe, par un fonds européen Keynes en Europe, parce que les États nationaux ne sont pas capables de le faire.

Moi je vous dis, Monsieur Barroso, mettez Keynes à Bruxelles. L'investissement public doit être aujourd'hui un investissement européen pour la transformation écologique de notre économie. Est ce que vous le comprenez, Monsieur Barroso?

C'est 10 milliards de construction d'écoles dans les pays africains.